J'aurais voulu également souligner le fait que, on le sait tous, la France est là ce n'est pas l'Europe, comme certains le disent, mais c'est la France.